Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim posłom zaangażowanym w wynegocjowanie tego porozumienia budżetowego. Uważam, że udało się osiągnąć dobry kompromis, w którym odpowiednio podniesiono środki na zobowiązania tak, aby odpowiedzieć na bieżące wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. Dodatkowe 850 mln euro w stosunku do pierwotnego projektu Komisji zwiększa szanse na sprawną realizację celów. Znaczna część środków przeznaczona zostanie na kwestie klimatyczne, jak wiemy. Cieszę się jednak, że dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone także na programy skierowane do młodzieży, czyli Erasmus i inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży. Ponadto za duży sukces ze strony Parlamentu Europejskiego uważam zapewnienie środków na działania pilotażowe. Uważam je za ważny instrument, który realizowany w partnerstwie z Komisją Europejską pozwala na przetestowanie innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej.